Vor allem ist eine friedliche Regelung der Kurdenfrage in weite Ferne gerückt ohne diese wird es aber keinen Frieden geben. Es ist mehr als verstörend, dass hinter diesen unglaublichen Aktivitäten ein Mitgliedstaat der NATO steht und Kriegsmaterial anderer NATO Mitgliedstaaten zum Einsatz kommt. Es ist skandalös, dass sich auf Seite jener, die vorgeben, gegen Terrorismus zu kämpfen, islamistische Extremisten befinden. Diese gehen ohne Rücksichtnahme gegen Minderheiten vor Minderheiten wie die Jesiden, die gerade einem Genozid entkommen konnten. Viele Unschuldige und Unbeteiligte Kinder werden Opfer von Luftangriffen.